pro europäische Ausrichtung ja oder nein in der Ukraine zugunsten der europäischen Ausrichtung entschieden wird. Das ist unser Interesse, dazu dient dieses Assoziierungsabkommen. Wir müssen ein Interesse daran haben, dass der Gastransit im Interesse Europas modernisiert wird. Das ist europäisches Interesse.

Die Bemühungen bleiben aufrecht.